In meinen Augen ist der heute gefundene Verhandlungskompromiss ein Meilenstein in der Weiterentwicklung der gesamteuropäischen Finanzaufsicht. Nicht zuletzt die konstruktive Verhandlungsführung der Ratspräsidentschaft und die Mitarbeit der Mitgliedstaaten, die vorher noch rote, ja dunkelrote Linien gezogen haben, haben diesen gemeinsamen Erfolg möglich gemacht. Wir haben eben keine zahnlosen Tiger geschaffen, sondern Agenturen, die im entscheidenden Moment auch einmal zubeißen können. In entscheidenden Situationen soll es künftig kein Kompetenzgerangel mehr unter den nationalen Aufsichtsbehörden geben, sondern eine klare, verbindliche Äußerung von europäischer Stelle. Schließlich hängen in Zukunft auch die Entscheidungen in Notfallsituationen von Europas Institutionen ab. Das bedeutet mehr Verantwortung.